á grundvelli annmarka á framkvæmd laga um stjórnlagaþing eða réttara sagt á framkvæmd laga um alþingiskosningar sem eru þau lög sem fara átti eftir við framkvæmd kosninga til stjórnlagaþings samkvæmt hundrað tuttugasta greinar þeirra laga þurfa þeir annmarkar að hafa áhrif á úrslit kosninganna til þess að að kosning verði ógilt auðvitað hlýtur maður að velta því fyrir sér hvers vegna hæstiréttur tók ekki tillit til þessarar lagagreinar í sínum úrskurði á það hefur verið bent að það hefði kannski gætt meira meðalhófs í úrskurðinum ef þessi grein hefði verið skoðuð ítarlegar við stöndum í þessum sporum núna leikreglurnar eru þær að við deilum ekki við getum deilt um dóm hæstaréttar en að sjálfsögðu förum við eftir honum það eru leikreglurnar og við virðum leikreglurnar það eru tvær leiðir sem við eigum í þessu máli núna það er annars vegar að skipa þann hóp sem kosinn var sem stjórnlaganefnd á vegum alþingis að alþingi veiti þessum hópi það umboð sem hann átti að fá í kosningunni til þess að taka til starfa og sinna sínu hlutverki ég sé ekkert athugavert við þá tilhögun og mundi styðja þá tilhögun ef sú tillaga yrði borin hér upp hin tillagan eða hinn möguleikinn er sá að kjósa á ný og þá í samræmi við hundrað tuttugasta grein laga um kosningar til alþingis sem eru þau lög sem eiga að gilda um kosningu til stjórnlagaþings samkvæmt lögunum sem við samþykktum í fyrra sú leið er að sjálfsögðu fær hún er dýrari en hún er að sjálfsögðu mjög ásættanleg leið það sem hins vegar mér finnst standa upp úr í þessu máli er það að formið skuli ríða niðurstöðunni á slig með þessum hætti sem hér hefur átt sér stað ég tek undir þau þau atriði sem hæstiréttur

það er líka bagalegt að við skulum standa í þessum sporum núna og þurfa að taka að málið skuli vera eiginlega verr statt en á upphafsreit en það er ekkert um það að fást við verðum auðvitað bara að fara í þá vinnu mér finnst mikilvægast að við veljum úr þessum